virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og sex

lagafrumvarp þetta sem samið er í viðskiptaráðuneytinu er lagt fram til að taka af tvímæli um fullnægjandi lagastoð varðandi hæfniskröfur við löggildingu neytendastofu á rafverktökum meðal annars í kjölfar umfjöllunar umboðsmanns alþingis um mál á sviði rafmagnsöryggis

ákvæðum er að finna nánar tiltekin skilyrði fyrir a löggildingu sem er löggilding til rafvirkjunarstarfa við háspennuvirki b löggildingu sem er löggilding til rafvirkjunarstarfa við lágspennuvirki ca löggildingu sem er takmörkuð löggilding til rafvirkjunarstarfa við háspennuvirki og cb löggildingu sem er takmörkuð löggilding til

er þar getið um kröfur til menntunar og starfsreynslu taka þyrfti þá skýrt fram með breytingu á frumvarpinu að í fjórða tölulið viðkomandi greina yrði fjallað um sveinsbréf í rafvirkjun og auk þess próf í meistaranámi í rafvirkjun frá viðurkenndum skóla eða jafngilda menntun að mati menntamálaráðuneytisins getur það opnað rafveituvirkjum leið til löggildingar enda hafi þeir áður aflað sér nauðsynlegrar viðbótarmenntunar að öðru leyti vísa ég í ákvæði frumvarpsins fjármálaráðuneytið telur að frumvarpið leiði ekki til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð verði það óbreytt að lögum virðulegi forseti ég vænti þess að frumvarpið verði að lokinni þessari umræðu tekið til meðferðar í viðskiptanefnd